Naravno, jedan od većih problema bit će infrastruktura. Tko će financirati svu potrebnu infrastrukturu za vozila koja će imati autonomnu vožnju? Međutim, ono što ovdje želim posebno istaknuti je sljedeće ovo je prilika da Europska komisija na europskom nivou uzme zamah razvoja auto industrije kao zamah za mnoge druge industrije unutar Europske unije. Nemojmo samo dozvoliti da se ova prilika ne iskoristi i da se sve ponovno raspline na zemlje članice. Nećemo uspjeti inače.